Spoštovani gospod predsednik, poslanke, poslanci! V Stranki Alenke Bratušek bomo predlagano spremembo zakona podprli. Preden grem na razloge za našo podporo zakonu pa se bom najprej vrnil v leto dva tisoč štirinajst. Takrat se je že vedelo, da bomo rudnik Trbovlje-Hrastnik zaprli. Načrtovano je bilo, da bo prenehal delovati konec leta dva tisoč petnajst. Še preden se je to zgodilo, pa je podjetje RTH ostalo z blokiranim računom in rudarjem ni moglo izplačati plač in odpravnin. Takrat konec februarja dva tisoč štirinajst so se rudarji odločili za stavko v jami, ki so jo kasneje, ker najprej niso bile uresničene njihove stavkovne zahteve, tudi izvedli. Desetega marca so odšli v jamo in od države, ki je lastnica podjetja in rudnika, zahtevali več stvari, najprej seveda zagotovitev izplačila plač in poravnave odpravnin. Hoteli pa so tudi da vlada, ki jo je takrat vodila Alenka Bratušek preveri možnosti, da se rudarji prezaposlijo v drugih državnih podjetjih ali upokojijo po rednih in izrednih pogojih. Že naslednji dan, okrog enajstih zvečer, in kmalu po tem, ko so rudarje v jami obiskali prvi predstavniki sindikatov, je na pogovor z vodstvom stavkovnega odbora prišla tudi predsednica vlade, ker tako se dela, ko je pred tabo problem, se moraš z njim soočiti, tudi tako da greš sredi noči v jamo ker jeznim in razočaranim rudarjem. Njeno zavzemanje za hrastniške in trboveljske rudarje se je s tem šele zares začelo. Sestanki strokovnega odbora z Alenko Bratušek so se nadaljevali v marcu in aprilu, na njeno pobudo pa so se za rudarje pozitivno razpletle tudi nefinančne zahteve. Maja dva tisoč štirinajst je vlada predlagala, v državnemu zboru pa smo nato junija sprejeli zakon o predčasni upokojitvi zaposlenih v rudniku Trbovlje-Hrastnik. Vse stavkovne zahteve rudarjev so tako bile izpolnjene. Zgodba naše predsednice z RTH-jem pa s tem še ni bila končana. Proti koncu gre šele letos, ko vodi Ministrstvo za infrastrukturo, med drugim pristojno za rudarstvo. Ponovno je pokazala občutek za to, kaj je zares pomembno, zato smo v SAB na to ponosni in jo podpiramo. Prav zaradi poznavanja problematike se je že takoj ob prevzemu vodenja ministrstva s sodelavci temeljito pogovorila, kaj lahko naredijo, da podjetje RTH ne bi izgubilo podlage za delovanje in bi lahko rudnik zaprli in sanirali tako, kot je treba. Pripravili so novelo zakona, ki jo obravnavamo danes in ki bo rudniku omogočila delovanje še naslednji dve leti, tako da bo lahko primerno zaprt. Ponovno sta do izraza prišli izkušenost in odločnost, saj bi kak drug politik neizkušen minister lahko rok za podaljšanje delovanja RTH-ja preprosto zamudil, to pa bi bilo izključno v škodo države in lokalnega prebivalstva. In posebej zato v SAB podpiramo predlagano rešitev. Dobra je za ljudi, ki so in ki še bodo živeli z rudnikom tudi zdaj, ko se v njem rudarska dejavnost opušča, rudniški rovi pa namenjajo razvoju turizma. Eden takih inovativnih primerov športnega turizma je tudi jamski tek, imenovan jamatlon. V SAB predlagano podaljšanje roka za izvedbo popolne in trajne opustitve rudarskih del pozdravljamo, saj je to nujno, če želimo, kolikor je mogoče, izključiti nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in živali in preprečiti možnost onesnaženja okolja oziroma predvidljive škode na njenih objektih in okolju. V noveli zakona, ki jo bomo v SAB-u danes podprli, je urejeno, da bomo do konca leta dva tisoč dvajset poleg dokončne opustitve rudarskih del, koliko omogoča odpraviti tudi posledice, ki so nastale pri izvajanju teh del, ob čemer je treba poudariti, da so sredstva za to bila zagotovljena že zdavnaj, kar pomeni, da nepredvidenih posledic za proračun ne bo. Hvala lepa.